Au lieu d'une procédure relativement ouverte, transparente, basée sur des critères, qu'avons nous? Nous avons une série de caucus qui réunissent des chefs d'États et de gouvernements et qui se disent je promouvrais bien un tel ou une telle. Cela ne renforce pas la crédibilité de l'Union européenne.

Et si vous vous imaginez, Monsieur Farage ou Madame Swinburne, que vous allez défendre la soi disant souveraineté du Royaume Uni et ça vaut pour tous les États de l'Union, pour des petits États comme le mien, pour des grands États comme l'Allemagne, la France ou la Grande Bretagne si vous pensez que, seuls, vous allez encore réussir à signifier quelque chose sur la planète, je crois que vous vous fourrez le doigt dans l'œil.

Et là, Monsieur le Commissaire, je m'en prends à vous.